Man kam manchmal seinen Ohren nicht trauen, wenn man hört, mit welchen Unfreundlichkeiten sich die einzelnen Mitgliedstaaten dieser Europäischen Union begegnen. Das letzte Mal waren es die Ungarn und die Polen, heute sind es die Italiener, nur weil in diesen Staaten Ihnen die Regierungen offensichtlich nicht gefallen. Parallel haben wir die Verhandlungen über den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union. Auch hier kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass Sie mit einer Strafaktion hier die Briten schlecht machen wollen. Das wäre der absolut falsche Weg. Was jetzt notwendig ist im Finale der Verhandlungen, ist, mit den Briten auf Augenhöhe einen Weg zu finden, bei dem beide Seiten nicht zu Verlierern zählen, sondern wie erwachsene Menschen diesen Trennungsprozess hier auch entsprechend erfolgreich vollziehen können. Das Schlimmste, was hier passieren kann, ist, dass man durch die Hintertür versucht, mit einem zweiten Referendum diese Entscheidung des britischen Volkes zu hintertreiben.

Jetzt hier durch die Hintertür diesen Volksentscheid zu hintertreiben, wäre der absolut falsche Weg.